Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le Parlement européen a pleinement rempli son rôle en déjouant les intentions de la Commission qui étaient de reconnaître le plus simplement du monde le statut d'économie de marché à la Chine.

Et ce n'est pas contraire aux règles de l'OMC, comme vous l'avez souvent dit. Nous devons aussi envoyer un message positif aux plus vertueux ne rien faire, c'est non seulement accentuer la concurrence déloyale, mais c'est aussi fouler aux pieds les règles collectives que nous avons votées.